Všichni tu popisujeme hrůzy, které se dějí na Haiti dětem, nicméně pokud má mít ta debata nějaký výsledek a nemají to být pouze hraběcí rady, pak opravdu by závěrem té debaty mělo být, že Evropská unie, Komise budou reálně mnohem více pomáhat těmto dětem na tomto ostrově, protože všichni víme, že příčinou je chudoba, rozvrat této země daný přírodními podmínkami, hurikánem a zkrátka a dobře tato země, i kdyby chtěla, tak nebude schopna problémy dětí v otroctví vyřešit.